Denn einige hier im Haus dachten, das wäre die Hintertür für eine neue Agrarreform, ohne die Gesellschaft mit einzubeziehen. Einige dachten, wir machen hier auf dem ganz schnellen Durchmarsch neue Reformschritte in eine Richtung, die ich nicht mittragen hätte können, ohne die Gesellschaft, ohne die NGOs, ohne die Verbraucherverbände mit einzubeziehen. Unsere Aufgabe war es, Vereinfachungen und Nachbesserungen vorzunehmen, und nur durch die zahlreichen Änderungsanträge ist es zu Vereinfachungen und zu Nachbesserungen gekommen. Somit kann ich diesem Omnibus Verfahren jetzt auch zustimmen. Doch der Anfang war holprig, und der Anfang war dieses Hauses nicht würdig.

Eine Agrarreform ist ein Gesellschaftsvertrag, ein Vertrag, bei dem viele, viele Gesellschaftsgruppen mitsprechen sollen und wollen. Das müssen wir tun Eine Agrarreform in Europa anstoßen in Zukunft in der Gemeinschaft, mit der Bevölkerung, nicht nur im Agrarausschuss.